En effet, pour pouvoir légiférer sans disposer d'éléments de réflexion en amont et d'instruments de mise en œuvre opérationnelle en aval, ces amendements visent à donner aux agences les moyens de leur mission et donc des missions de l'Europe. Deuxièmement, le tourisme, dont l'Union est la première destination mondiale, est devenu une compétence effective depuis le traité de Lisbonne et ne dispose d'aucune ligne budgétaire propre. La seule poursuite de deux actions préparatoires déjà existantes n'est pas suffisante. Nous demandons de renforcer notre action, au moins de manière symbolique, en soutenant de nouveaux projets pilote, notamment sur le tourisme industriel et culturel. Enfin, l'éruption du volcan islandais nous a montré l'intérêt de mettre en place une interface européenne unique d'information et de réservation de titres de transport pour tous les modes de transport, et c'est l'objet de notre dernière demande.